Standardele prevăzute trebuie să aibă la bază cele mai bune practici identificate în spațiul UE. Deși toate statele membre acordă oficial dreptul de a solicita azil, apar probleme la sistemele naționale de acces. În forma lor actuală, ele variază considerabil de la un stat la altul.

Totodată, solicit Consiliului să furnizeze cât mai multe informații ce țin de situația actuală din state membre. Este important să relansăm negocierile referitoare la acest dosar și să obținem un rezultat în termenul stabilit.